Vous nous présentez aujourd'hui une liste avec quelques dizaines d'investissements dans le gaz fossile polluant.

Ensuite, il m'a quand même dit que vous alliez taxer davantage.

Ils vont payer deux fois. S'il vous plaît, arrêtez ça, changez les règles.